Es war eine gute Debatte. Ich habe mir alle Argumente angehört und muss sagen, ich habe in den letzten Tagen sehr viele Zuschriften bekommen von wem ich noch nie eine Zuschrift bekommen habe, das sind die katholischen Bischöfe von der evangelischen Kirche, von Umweltverbänden, von der Industrie, von anderen, die uns aufgefordert haben, die Perspektive weiter zu sehen, dass das, was wir hier machen, nicht nur eine Marktbereinigung ist oder der Preis um ein paar Cents oder Euro nach oben gebracht werden soll, sondern wir haben eine gesellschaftliche Aufgabe zu bewältigen, nämlich Klimawandel. Das ist das Kerngeschäft, was wir machen! Wir sollten das Instrument heilen, denn das Instrument hat nicht die Auswirkungen, die es eigentlich haben sollte.

Es geht um Verlässlichkeit. Verlässlichkeit in die Politik dahingehend, dass Rahmenbedingungen gesetzt werden zu einer Energiewende, zu einem effizienten Europa. Hier sollte uns nicht auf der halben Strecke die Puste ausgehen, sondern wir sollten auch dieses Instrument nachjustieren.

Und wir haben die Kommission dazu aufgefordert, das Instrument nachzujustieren. Das möchte ich hier noch einmal ganz deutlich machen Wir waren es, die die Kommission aufgefordert haben! Die Energiekosten sind angesprochen worden. Da kann ich nur sagen, Opportunitätskosten sollte man sich noch einmal anschauen. Die Preise sind schon bei den Konsumenten angekommen, obwohl der CO 2 Preis so niedrig ist.

Ich möchte mich bei meinen Schattenberichterstattern in der Mehrheit bedanken. Das Parlament ist der Ort, wo debattiert wird. Wenn hier Kollegen im Zwei Minuten Takt Tweets absetzen, ist das nicht mehr die ganz seriöse Art und Weise, wie man miteinander verhandelt, sondern das sind die Treffen der Schattenberichterstatter und das findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.